Voor die nieuwe natie nadert de glorieuze zaterdag van 9 juli 2011. Zuid Soedan wordt eindelijk onafhankelijk.

Die onafhankelijkheid is een eerste stap op een zeer lange weg, want de moeilijkheden voor die nieuwe natie zijn niet voorbij. Integendeel. Het is zaak dat de Europese Unie dat nieuwe land voluit steunt. Ik denk dan met name aan onderwijs en landbouw. Die moeten topprioriteit krijgen. Daardoor kan het land op termijn zelfvoorzienend worden. Juist op die terreinen heeft de Europese Unie veel kennis beschikbaar, dus daarin moeten we de nieuwe natie op weg helpen.

In de regio Abyei is hij bezig burgers uit te moorden. Hij is begonnen aan een etnische zuivering tegen het Ngok Dinkavolk. Dat moet gestopt worden. Mijn vraag aan u is wat doet daaraan, wat kunt u daaraan doen? Mevrouw Ashton, u kent onze steun voor uw mensenrechtenbeleid, maar mijn oproep aan u luidt ook kies voor het volk van Zuid Soedan. Geef die natie alle steun die ze kan gebruiken en ik hoor graag uw reactie op mijn verzoek.